Señor presidente, señora comisaria, usted lo ha dicho durante los últimos años, el número de denuncias de abuso sexual contra menores ha aumentado drásticamente.

Por eso le agradezco, señora comisaria, su compromiso a la hora de defender los derechos de los niños desde el comienzo de su mandato y, en particular, de poner el foco sobre un delito grave del que no se habla lo suficiente, y de desarrollar una verdadera política europea para erradicar el abuso y la explotación sexual de menores. Por eso celebro la presentación de esta estrategia y su propuesta de incluir una excepción temporal a determinadas disposiciones de la Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas para garantizar que las empresas puedan continuar la detección voluntaria del abuso sexual infantil en línea. Pero debemos ir más lejos y ser más ambiciosos, sustituyendo la Directiva actual por un Reglamento para resolver los problemas de transposición y desarrollar estándares claros a la hora de prevenir y perseguir estos delitos. También convirtiendo en imperativo legal la detección de los contenidos de abuso sexual infantil y su inmediata comunicación a las autoridades públicas por parte de los principales proveedores de servicios en línea. Y poniendo en marcha un centro europeo para combatir y prevenir el abuso sexual infantil y apoyando el papel de las ONG, tal como llevamos reclamando desde el Intergrupo del Parlamento sobre los derechos de los niños y niñas. Finalmente, es necesario seguir trabajando en materia de prevención. Debemos seguir educando, no solo a los menores, sino también a sus padres y sus tutores, así como a todos los adultos que trabajan con ellos, sobre los peligros del mundo virtual, a través de iniciativas educativas y de sensibilización. Actuemos unidos para proteger a nuestros niños y a nuestras niñas.